Insbesondere dann, wenn es ganz offensichtlich Probleme gibt und wenn das thematisiert wird. Insofern bin ich dankbar für diese Debatte und für das starke Bekenntnis dieses Hauses, was mich allerdings auch nicht überrascht, und auch dafür, dass es auf Seiten des Rates, Herr Staatsminister Roth, hier ein starkes Bekenntnis gibt. Der Umstand, dass die Kommission sozusagen ihre Wortmeldung hier und heute zwischen dem zuständigen Rechtskommissar und dem Budgetkommissar zweigeteilt hat, ist auch Ausdruck, dass das als Package zu sehen ist, dass das gemeinsam zu sehen ist, dass die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Konditionalität in Zusammenhang mit dem europäischen Budget ein integraler Bestandteil ist.

wissen lässt, die aber gleichzeitig auch begreift, dass wir in einer schwierigen Situation sind.